De tout cœur, nous sommes avec les victimes de ces actes ignobles et avec leurs proches. Mais comment ne pas être inquiet lorsque le danger s'insinue dans les gestes et les déplacements les plus anodins de nos vies quotidiennes? Comment ne pas être indigné par le fait que, comme l'a très bien dit Guy Verhofstadt, la plupart des auteurs de ces attentats et de ceux de Paris étaient identifiés de longue date, mais que, faute de partage de renseignements et, surtout, faute de leur exploitation, ils ont été laissés libres de leurs mouvements? Comment ne pas être scandalisé qu'aujourd'hui encore, nos pays fassent commerce, y compris d'armes, avec les États du Moyen Orient qui promeuvent les formes les plus violentes et les plus intégristes de l'islam? Comment, enfin, ne pas s'interroger sur ce qui a créé au sein même de nos sociétés un terreau favorable au discours de haine et de violence discriminations, inégalités, exclusion, réduction de l'être humain à un facteur de production ou de consommation? Mes chers collègues, si nous devions répondre à ces attentats par la mise en place d'États policiers, surveillant en permanence les moindres de nos faits et gestes, par une stigmatisation encore plus forte de nos concitoyens musulmans, par la fermeture de notre société sur elle même et par l'adoption d'une rhétorique guerrière séparant le monde entre eux et nous, les terroristes auraient gagné. Au contraire, la meilleure réponse que nous pouvons leur offrir est celle qui marie si bien les devises belges et européennes, l'unité dans la diversité fait la force. Sachons leur faire face, en joignant intelligemment nos forces pour faire dérailler leurs projets meurtriers, mais surtout en faisant en sorte que nos sociétés remettent au cœur de leur projet la dignité humaine, la dignité de chaque être humain. Je voudrais finir, Monsieur le Président, si vous me permettez, par une courte citation de mon ami corse Jean François Bernardini ne rien excuser, ne rien oublier, résister, chercher à comprendre, sans quoi on entretient le mal. Les ténèbres, on ne peut pas les combattre avec des ténèbres. La haine, on ne la combat pas avec la haine. Œil pour œil et l'univers, toute notre planète, deviendra aveugle